herra forseti góðir íslendingar ný ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar hefur nú verið við völd í rúma fjóra mánuði í stefnuyfirlýsingu stjóranrinanr sem kynnt var og rædd á vorþingi segir meðal annars að flokkarnir hafi einsett sér að mynda frjálslynda umbótastjórn um kraftmikið efnahagslíf öfluga velferðarþjónustu bættan hag heimilanna og aukna samkeppnishæfni atvinnulífsins markmiðin eru verðug en jafnframt raunhæf og er markmðsvinna þegar hafin til að ná þeim á kjörtímabilinu flest bendir til að sú þensla sem einkennt hefur íslenskt efnahagslíf á síðustu tveimur til þremur árum sé á undanhaldi og fram undan sé tímabil aukinn stöðugleika og meira jafnvægis í þjóðarbúskapnum það er mjög af hinu góða jafnvel þótt það þýði minni hag vöxty um hríð en verið hefur undanfarið slík aðlögun endurspeglar sveigjanleika árs styrk íslenska hagkerfisins styrk sem birtist í öflugu atvinnulífi nægum atvinnutækifærum og vaxandi kaupmætti heimilanna enda eru lífskjör og almenn lífsgæði hér á landi nú með því sem best gerist í heiminum nær daglega berast fréttir af auknum umsvifum íslenskra athafnamanna og fyrirtækja víða um heim og á nokkrum auðum eru iselnsk fyrirtæki komin í hóp öflugustu og stærstu fyrirtækja í heimi þetta leiðir hugann að því hversu mikilvægt er að skapa íslensku fyrirtækjum þann grundvöll að þau sjái ár hag í að vera með höfuðstöðvar á íslandi hagstætt skattalegt umhverfi sem og almennt rekstrarlegt umhverfi vegur þungt í því samhengi en við þurfum að halda vöku okkar því að samkeppni um öflugustu fyrirtækin og bestu starfsmennina fer sífellt harðnandi þetta gerir kröfu um að íslensk stjórnvöld leiti stöðugt leiða til að styrkja rekstrarumhverfi atvinnulífsins og bæta afkomu launafólks með þessi sjónarmið í huga stefnir ríkisstjórnin að lækkun skatta á einstaklinga á kjörtúiambilinu meðal annars með hækkun persónuafsláttar auk þess sem unnið áður að endurskoðun á skattkerfi og almannatryggingum til að bæta hag lágtekjufólks og millitekjufólks sömuleiðis er stefnt að frekari lækkun skatta á fyrirtæki traust afkoma ríkissjóðs er forsenda fyrir frekari skattalækkunum samkvæmt fjárlagafrumvarpi fyrir árið tvö þúsund og átta er gert ráð fyrir verulegum afgangi á ríkissjóði ekki aðeins á bæta ári heldur einnig næsta fjögur árin þetta er mikil breyting frá fyrri spám sem fólu í sér töluverðan halla á ríkissjóði næstu ár ég tel að þessi nýja staða skapi svigrúm til frekari skattalækkana á einstaklinga jafnt sem fyrirtæki á næstu árum jafnhliða var sem ráðist verður í margháttaðar umbætur í velferðarkerfi og innviðum samfélagsins herra forseti ríkisstjórnin hefur ekki setið auðum h öndum í sumar með fyrstu stóru málunum var ákvörðun sjávarútvegsráðherra með fullum stuðningi ríkisstjórnarinnar um niðurskurð þorskaflaheimilda að ráðleggingu hafrannsóknastofnunar um þriðjung frá síðasta fiskveiðiári þessi aðgerð er af færustu sérfræðingum landsins talin nauðsynleg til að byggja megi upp þorskstofninn til framtíðar afar mikilvægt er í vissu sambandi að tryggt sé að þeir aðilar sem nú verða að taka á sig kvótaskerðingu njóti þeirrar aukningar sem vonandi verður í þorskkvóta innan fárra ára þótt aflasamdrátturinn ahfiu tiltölulega lítil áhrif á hagkerfið í heild og mun minni en verið hefði fyrir fáum árum mun ákvörðunin óhjákvæmilega leiða til verulegs tekjutaps

ríkisstjórnin ákvað því að grípa til sérstakra mótvægisaðgerða til að draga úr þeim áhrifum aðgerðirnar fela meðal annars í sér að umþb sex og hálfum milljarði króna verður varið á næstu þremur árum til fjölmargra nýrra verkefna sem ætlað er að styrkja atvinnulíf í landinu auka menntun og bæta úrræði þeirra einstaklinga sem verða fyrir atvinnumissi koma til mótsvið fyrirtæki í sjávarútvegi og styðja sveitarfélögin vegna tekjusamdráttar þar til viðbótar veður framvkæpmdum fyrir ríflega fjögurra milljarða króna flýtt og verða þær unnar á næstu þremur árum enginn heldur því fram að þessar aðgerðir komi nakvmælega í stað sextíu þúsund beinna þorskafla en ásamt þeim sveigjanleika sem bankakerfið býður nú upp á og meira svigrúmi byggðastofnunar til lánveitinga gera þær hlutaðeigandi aðilum kleift og betur kleift að þreyja þorrann þar til aflaheimildir aukast á ný virðulegi forseti eitt af áherslumálum ríkisstjórnarinnar er að gera samskipti almennings og stjórnvalda greiðari og skilvirkari einn þáttur í því er að fækka raúneytum og endurskipuleggja verkaskiptingu þeirra þannig verður hagstofa íslands gerð að opnun undir forsætisráðuneyti í stað þess að afar stöðu ráðuneytis og matvælaráðuneytin verða sameinuð í nýtt sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneyti sú sameining mun auka samhæfingu ég bæta eftirlit aðilum stigum matvælaframleiðslu en einnig efla samkeppnisstöðu og orðspor íslenskrar matvælaframleiðslu mörkuðum jafnframt hefur ríkisstjórnin ákveðið að stokka upp fyrirkomulag heilbrigðis og tryggingakerfisins og gera það auðskiljanlegra og aðgengilegra almenningi það verður meðal annars gert með því að samhæfa og gera skilvirkara hlutverk ríkisins sem kaupanda heilbrigðisþjónustu gagnvart þeim sem hana veita verkefnum tryggingastofnunar ríkisins áður skipt upp og sjúkratryggingar betur afmarkaðar innan heilbrigðisráðuneytisins en lífeyristryggingar og félagslegar bætur færðar til félagsmálaráðuneytis einnig munu ýmis önnur málefni og stofnanir flytjast á milli ráðuneyta við þessa endurskipulagningu á næstu dögum mun ég leggja fram svokallað bandormsfrumvarp um þessi atriði en einnig koma fram önnur frumvörp þar sem lagðar verða til nauðsynlegar breytingar á sérlögum sem leiða af þessum ráðstöfunum stefnt er að því að breytingarnar taki gildi um næstu áramót ríkisstjórnin hefur ákveðið að móta nýja stefnu um upplýsingasamfeálgið þar sem lögð verður áhersla á að nútímavæða stjórnsýsluna auk skilvirkni hennar og einfalda samskipti milli almennings og stjórnvalda hafa öll ráðuneyti farið yfir málaflokka sína undanfarna mánuði og leitað leiða til að ná sömu markmiðum treystir ríkisstjórnin á að alþingi taki hugmyndunum vel og samþykki lagabreytingar þar sem þeirra er þörf vegna þessara umbóta útkoman verður vonandi einfaldara ísland fyrir almenning og fyrirtækin í landinu herra forseti ég mun nú gera grein fyrir helstu verkefnum einstakra ráðuneyta eins og þau hafa verið ákveðin á næstu missirum í samræmi við stefnuyfirlkýsignu ríkisstjórnarinnar

og mánuðum ríkisstjórnin er sammála um að uppbygging í hag barna og ungmenna að sérstakan forgang á næstu árum þegar hefur verið samþykkt hér á alþingi ítarleg aðgerðaáætlun í hag barna og ungmenna uppbygging greiningar og ráðgjafarstöðvar ríkisins og barna og unglingageðdeildar landsptílanas og önnur verkefni eru þegar hafin í samræmi við áætlunina í samræmi við stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er einnig hafin markviss vinna í samráði við aðila vinnumarkaðarins bæði á einkamarkaði og hjá hinu opinbera til þess að leiðrétta kynbundinn launamun þá er endirksoðun löggjafar á sviði húsnæðismála hafin með aðkomu hagsmunaaðila og sérfræðinga einkum áður horft á aðstæður þeirra sem eignast húsnæði í fyrsta sinn og þeirra sem við bág kjör búa á vettvangi félagsmálaráðuneytisins er jafnframt í fyrsta sinn unnið að framkvæmdaáætlun í innflytjendamálum hlúð verður sérstaklega að börnum innflytjenda og mannréttindi þeirra tryggð framlag innflytjenda á vinnumarkaði er mikilvægt og sjá verður til þess að þeir búi við sambærileg kjör og aðbúnað og íslensk starfssystkini þeirra stefna ríkisstjórnarinnar er að á íslandi sé veitt heilbrigðisþjónusta á heimsmælikvarða hér hefur á undanförnum áratugum verið byggt upp heilbrigðiskerfi sem stenst samanburð við það besta í þeim löndum sem við viljum bera okkur saman við á kjörtímabilinu verður annars vegar lögð áhersla á að efla enn frekar þessa þjónustu en hins vegar og ekki síður unnið að því langtímamarkmiði að stuðla að heilbrigði þjóðarinnar og draga úr líkum á sjúkdómum almennt verður áhersla lögð að bjóða aukinn fjölbreytileika í talin á heilbrigðisþjónusta meðal annars með útboðum og þjónustusamningum þannig verði tryggt að sem mest og best þjónusta fáist fyrir það fjármagn sem til þessara mála er varið markmiðið er að tryggja bestu og skilvirkustu þjónustu í hag einstaklinga óháð efnahag og búsetu þessar áherslur munu taka til allra bætta heilbrigðisþjónustunnar má hér nefna aðgerðir til að opna lyfjamarkaðinn á íslandi í þeim tilgangi að efla samkeppni og ná þannig fram auknu framboði og lægri lyfjakostnaði og lyfjaverði í stjórnarsáttmálanum er lögð stóraukin áhersla á forvarnir á öllum auðum við á dóms best okkur það markmið að stuðla að heilbrigðari lífsháttum og bæta þannig hag og heilsu allra íslendinga breytingar á skipulagi í málefnum aldraðra hafa verið boðaðar með það að markmiði að auka og bæta þjónusta við þennan hóp en jafnframt að stuðla að sjálfstæði aldraðra og þátttöku þeirra í samfélaginu stefnt er að einfaldri og skýrri stjórnsýslu þar sem saman fari ábyrgð á þjónusta og vald til að hrinda verkefnum í framkvæmd herra forseti menntamalaráðherra leggur á þessu þingi fram frumvörp til laga um leikskóla grunnskóla og framhaldsskóla og til lögverndunar á starfsheitum kennara og skólastjórnenda er þetta í fyrsta skipti sem lögð eru fram frumvörp um þessi þrjú skólastig samtímis en með þeim er mótaður heildstæður grundvöllur fyrir menntun barna og ungmenna frá upphafi skólagöngu til loka framhaldsskóla verkefni atriði menntamála eru óþrjótandi og meðal þeirra sem nú er unnið að er að stuðla að aukinni þátttöku nemenda af erlendum uppruna jafnframt hefur stuðningur við sielsnkukennslu fyrir fullorðna útlendinga verið stóraukinn í stefnuyrirlýsignu ríkisstjórnarinnar segir að kraftmikið atvinnulíf muni einkennast í sívaxandi mæli af þekkingarsköpun og útrás og að virkja eigi kraftinn í menningarlífi þjóðarinnar menning ekki byggist ekki síst á bókmenntum bókakaupstefnan í frankfurt er langmikilvægasti vettvangur rithöfunda til að koma verkum sínum á framfæri erlendis og hefur ísland formlega óskað eftir því að verða heiðursgestur hennar árið tvö þúsund og ellefu stjórnvöld eru sannfærð um að á þessu sviði sé mikilvægur markaður sem geti aukið ferðamannastraum til landsins og útflutningstekjur okkar verulega og ekki síður aukið hróður íslendinga enn frekar sem bókmenntaþjóðar í samræmi viðs tefnuyfirlýsignu ríkisstjórnarinnar er unnið að var að efla nýsköpun og stuðla að bættum að sprotafyrirtækja stefnt er að var að tvöfalda framlög til vísindasjóðs og tæknisjóðs á á tímabilinu og verða fyrstu skrefin tekin á árin tvö þúsund og átta nýsköpunarmiðstöð íslands hóf starfsemi fyrsta ágúst síðastliðnum með sameiningu iðntæknistofnunar og rannsóknastofnunar byggingariðnaðarins áhersla verður lögð á öflugt samstarf nýsköpunarmiðstöðvar við háskólana i landinu stoðkerfi atvinnulífsins frumkvöðla og atvinnulíf um land allt fjölmargir aðilar afar sýnt áhuga á að setja upp orkufreka starfsemi hér á anda og er sá áhugi ekki lengur bundin við álfyrirtæki hann stafar meðal annars af því að við getum boðið upp á vistvæna endurnýjanlega orku á samkeppnishæfu verði þetta er ánægjuleg þróun en við þurfum jafnframt að gæta þess að takmörkuðum orkuauðlindum verði ráðstafað af skynsemi og að rúm verði fyrir nýja atvinnustarfsemi til að renna enn frekari stoðum undir hagkerfið góðar líkur eru á var að erlend fyrirtæki vilji á næstu missirum reisa hér svokallaðar gagnamiðstöðvar eða netþjónabú í kjölfar þess að lagður vegur nýr sæstrengur til landsins sérþekking íslendinga á ýmsum viðumorkumala er dýrmæt auðlind og ánægjulegt að sjá íslensk orkufyrirtæki hasla sér völl um heim allan á vettvangi samgöngumála eru fjölmörg verkefni fram undan flýta á vegaframkvæmdum á ellefu stöðum í öllum landshlutum á næstu þremur árum og verða fluttir bil eruelgir fjármunir vegna þessa þrjú verkefni eru fram undan að sem einkaframkvæmd er talin álitlegur kostur þetta eru tvöföldun suðurlandsvegar gerð sundabrautar og göng undir vaðlaheiði til stendur að stórauka eftirlit og fræðslu og áróður gegn akstri undir áhrifum vímuefna ofsaakstri og akstri án bílbelta jafnframt vegur umferðarfræðsla í skólum stóraukin á vegum dóms og kirkjumálaráðuneytis hefur verið samið um smíði á nýju varð skipi og kaup á nýrri flugvél fyrir landhelgisgæsluna auk þess hefur tekist að leigja þyrlur til að tryggja öfluga þyrlustarfsemi vegum gæslunnar en kaup á nýjum þyrlum eru í undirbúningi lögð verður áhersla á hríð samstarf landhelgisgæslunnar við leitar og björgunarstofnanir við norður atlantshaf einkum dani sem eiga öryggisgæslu við færeyjar og grænland samskipti við bandarísku strandgæsluna afar vaxið á því ári sem liðið er frá því samið var við nýtt fyrirkomulag öryggismála við bandaríkin í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar við brottför varnarliðsins haustið tvö þúsund og sex hyggst dóms og krijkumálaráherra leggja fram frumvörp til laga um almannavarnir og fleiri unnið er að var að skipuleggja nýjan löggæslu og öryggismálaskóla með það að markmiði að tryggja sem best að hæft fólk fáist til þessara mikilvægu starfa með menntun í takt við kröfu tímans herra forseti ný skýrsla vísindanefndar sameinuðu þjóðanna um loftslagsbreytingar sem kynnt var á þessu ari segir vísindalega vissu um hlýnun lofthjúps jarðar af mannavöldum hafa aukist ísland er í hópi þeirra ríkja sem vilja hefja nú eiga víðtækar viðræður um nýtt hnattrænt samkomulag sem taki við eftir gildistíma kyoto bókunarinnar árið tvö þúsund og tólf ríkisstjórnin hyggst efla starf að loftslagsmálum á næstunni og gera áætlun um hvernig ísland getur mætt væntanlegum framtíðarskuldbindingum á sem bestan og hagkvæmastan hátt í því samhengi má ekki gleyma því að í lausninni á loftslagsvandanum eru fólgin mikil tækifæri í nýsköpun íslensk þekking á nýtingu jarðhita og fleiri sviðum loftslagsvænnar tækni er gulls ígildi í heimi sem enn er að mestu knúinn með kolum og olíu þróunarsamvinna er vaxandi þáttur í íslenskri utanríkisstefnu og er nú stærsti eisntki þáttur utnaríkisráðuneytinsins með auknum framlögum og virkari þátttöku í málaflokknum á alþjóðavísu vinnur ísland markvisst að því að uppfylla skyldur sínar í samfélagi þjóðanna í því ljósi fer nú fram innan utnaríkisráðunetyisins endurskipulagning á fyrirkomulagi og framkvæmd opinberrar þróunarsamvinnu með það að leiðarljósi að styrkja markvissa stefnumótun og gera framkvæmdina skilvirkari ásamt því að efla eftirlit og mat á arnagri hennar huga þarf að vaxandi mikilvægi norðurslóða í utanríkismálum samfara aukinni lok í auðlindir norðursins og vaxandi umferð í tengslum við þær við þurfum að nýta áður þau tækifæri sem skapast við opnun norður íshafsins í kjölfar hlýnandi loftslags og nýrrar siglingartækni sem auðvelda siglingar á hafíssvæðum þá skiptir miklu að þau ríki sem eiga beinna hagsmuna að gæta að samningum um sjálfbæra nýtingu auðlinda og öryggi samgangna á norðurslóðum ísland var á meðal brautryðjendaríkja í hafréttarmálum og hefur lagt áherslu á að ná samingum við nágrannaríki um sanngjarna skiptingu hafsvæða á norður atlantshafi í þeim anda verður lögð áhersla á að fá viðunandi niðurstöðu í viðræður um yfirráð yfir svonefndu hatton rockall svæði nú er ár liðið síðan bandaríska varnarliðið hvarf á brott við það urðu ekki einungis breytingar í varnar og öryggismálum þjóaðrinanr heldur kom upp ný staða varðandi keflavíkurflugvöll og það landsvæði sem varnarliðið hafði áður til umráða sett var á fót þróunarfélag keflavíkurflugvallar með þátttöku sveitarfélaganna á suðurnesjum þróunarfélagið hefur unnið skipulega að var að koma svæðinu í arðbær borgaraleg not hundraði íbúða hafa verið leigð út til námsmanna og margháttuð skólastarfsemi er byrjuð svæðinu þá er unnið að sölu annarra mannvirkja sem árs anda ónotuð í ljós hefur komið að áhugi fyrirtækja til dæmis á hátæknisviði er mikill meðal annars vegna nalgæðar við alþjóðaflugvöllinn er ljóst að svæðið sem áður var frátekið til varnarþarfa býður upp á stórfellda vaxtarmöguleika í samráði við sveitarfélögin suðurnesjum er nú unnið að stefnumótun fyrir svæðið í heild þar sem flugvallarstarfsemin verður auðvitað þungamiðjan eftir brottför varnarliðsins hefur utanríkisráðuneytið unnið ötullega að yfirtöku íslands á rekstri íselsnka loftvarnakerfisins og tengdri umsýslu á öryggissvæðinu við keflavíkurflugvöll jafnframt er verið að undirbúa færslu á yfirstjórn almenns reksturs keflavíkurflugvallar frá utanríkisráðuneyti til samgönguráðuneytis viðskiptaráðherra hefur ákveðið að hrinda af stað heildarstefnumótun á sviði neytendamála fyrsta skref þeirrar vinnu er víðtæk takt á virkni og viðhorfum neytenda á íslandi og samanburður á stöðu neytendamála hér bendir og erlendis á þeim grunni verður unnið að bættri löggjöf svo ísland standi jafnfætis löndum þar sem neytendavernd er lengst komin viðskiptaráðherra hefur einnig skipað starfshóp til að gera úttekt á lagaumhverfi viðskipta neytenda og banka einkum með tilliti til gjaldtöku fjármálafyrirtækja fyrir þjónusta í starfsemi sinni og rafrænna greiðslukerfa í smáu hagkerfi eins og hér á landi þar sem fákeppni ríkir á mörgum mörkuðum er nauðsyn á öflugu samkeppniseftirliti á haustþingi hyggst viðskiptaráðherra leggja fram frumvarp sem gerir tillögur að breyttum ákvæðum um samrunaeftirlit og tekin mið af reynslu síðustu ara ásamt þróun evrópuréttar á þessu sviði íslenskur fjármálamarkaður áður stækkað og eflst verulega á undanförnum árum í þjóðhagslegu samhengi skiptir hann sífellt meira máli þannig er áætlað að hlutdeild fjármálafyrirtækja til landsframleiðslu hafi numið um tíu prósent í lok síðasta árs ekkert bendir til annars en að áframhaldandi aukning verði í umsvifum íslenskra fjármálaþjónustufyrirtækja bæði innan lands og utan slíkt hefur haft og mun afar veruleg áhrif á starfsemi fjármálaeftirlitsins en gerðar eru miklar og vaxandi kröfur til þess af bæði innlendum og erlendum aðilum herra forseti gríðarleg tækifæri bíða íslensku þjóðarinnar þau felast ekki síst í mannauðnum sem í henni býr

gera mögulegt að hrinda úr vegi hindrunum og leysa úr læðingi krafta sem nýtast munu landi og þjóð til heilla ég vænti þess að á alþingi fari í vetur fram málefnalegar umræður